Kiért küzdünk, kérdezik tőlem sokan, amikor jogállamiságot követelünk. A válaszom, hogy a jogállam az egyszerű embereket védi, amikor az állam visszaél a hatalmával, amikor a hatóságok, a bíróságok nem szolgáltatnak nekik igazságot.

Amikor a jogállamért küzdünk, akkor az adófizetőkért küzdünk, akiknek jogukban áll tudni, hogy az állam vezetői a közpénzeket saját magukra, családjuk gazdagodására, vagy az ország javára fordítják. A jogállam intézményei azt szolgálják, hogy egyetlenegy kormány se tudja eltüntetni az adófizetők pénzét. Amikor a jogállamiságért küzdünk, akkor az adófizetőkért küzdünk.

Mi azonban azt szeretnénk, hogy ezek a milliárdok a magyar emberek, Magyarország érdekét szolgálják, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy az európai támogatások feltétele a jogállam legyen.